Señor presidente, el muro de Trump está aquí, está con nosotros en Europa, en la frontera sur del espacio Schengen.

Es decir, incumplir la legislación internacional y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin importar que sean menores, demandantes de asilo o personas heridas que necesitan atención sanitaria. España y la Unión Europea no pueden seguir pisoteando los derechos humanos ni seguir externalizando nuestras fronteras a países terceros no seguros. Porque la cuestión migratoria es clave para el futuro de Europa. Así que seamos responsables, terminemos con las devoluciones en caliente, respetemos los derechos humanos y abramos vías de entrada seguras y legales al espacio Schengen.